Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il y a environ un an, la situation de Goma, assiégée par les troupes du CNDP menées par Laurent Nkunda, était la préoccupation principale des autorités congolaises et de la communauté internationale.

Intact parce que les causes sous jacentes ont été abordées de façon superficielle et dans une pure logique politique de court terme. N'ayant devant soi que de mauvaises solutions, la communauté internationale a opté pour la moins grave ce n'est pas une critique, juste une évidence, une constatation. La communauté internationale et l'Union européenne n'ont pas pu se décider à envoyer une force de protection. Les renforcements de la MONUC demandés depuis plus d'un an commencent à peine à arriver.

Pour ce faire, il faut néanmoins la coopération de tout le monde, des gouvernements congolais et rwandais, en premier lieu, de la MONUC et des Nations unies, du reste de la communauté internationale et de l'Union européenne, ensuite. Nul ne doute que le rapprochement politique et diplomatique entre le Rwanda et la RDC puisse être bénéfique pour la stabilité de la région et permettre, si la volonté existe de deux cotés, de conduire à une coexistence pacifique et à une coopération profitable aux deux pays au sein d'une CEPGL

Toutefois ceci n'est que le début d'un chemin qui est encore long et pavé de difficultés. La question des FDLR est au cœur du problème ainsi que toutes les problématiques annexes qu'elle entraîne et qui compliquent la donne l'exploitation illégale des ressources naturelles le manque de protection des minorités l'impunité dans une vaste zone de non État, où la puissance publique non seulement est incapable d'assurer le contrôle du territoire mais dont les représentants font souvent partie du problème.

L'accord s'est tout simplement soldé par le remplacement de Nkunda par Bosco Ntaganda, plus malléable et prêt à n'importe quel compromis, en échange d'une immunité en violation de toutes les dispositions internationales en matière de crimes contre l'humanité que ni le Rwanda ni la RDC ne sont en droit ni en position de lui accorder. À ce jour,

l'appui de la MONUC aux opérations militaires contre les FDLR qui n'est pas suffisamment encadré et calibré, et le manque de réponse face aux revendications des minorités rwandophones, sont des facteurs qui risquent de créer des problèmes encore plus graves que celui auquel nous étions confrontés il y a un an des problèmes que ni le Rwanda ni la RDC ne seront plus à même de gérer. Sur cette toile de fond, la situation ne s'est guère améliorée la crise humanitaire se poursuit sans signaux évidents d'amélioration, tout comme les violations des droits de l'homme, le phénomène exécrable des violences, voire des atrocités sexuelles, l'impunité pour toutes sortes de crimes, le pillage des ressources naturelles.

Il est clair que les actions qui visent à mettre hors d'état de nuire les FDLR doivent se poursuivre, mais pas à n'importe quel prix, pas sans avoir d'abord mis tout en place pour minimiser les risques que la pression militaire entraîne pour les civils innocents. Cela requiert une meilleure planification, le recentrage des priorités et une capacité accrue de la MONUC d'assurer la protection des populations, la première tâche prévue par son mandat. Il faut aussi que les conditions dans lesquelles la MONUC peut opérer soient claires et sans ambiguïté. Il n'est pas question ici de demander un retrait ou un désengagement de la MONUC. Un départ hâtif de la MONUC serait catastrophique car il rendrait le vide encore plus vide les événements récents de l'Équateur, qui sont avant tout un symptôme supplémentaire du mal congolais, le démontrent. Il est clair qu'il faut aussi mettre fin aux connivences politiques et économiques dont les FDLR continuent à bénéficier dans la région et ailleurs dans le monde, dans nos États membres entre autres. Le combat des FDLR n'est pas un combat politique, mais une action criminelle dont la population congolaise est la première victime, et c'est ainsi qu'il doit être traité comme tous ceux qui s'y associent directement ou indirectement.

Je pense bien entendu aux racines locales du conflit.

C'est une condition sine qua non pour que les efforts de stabilisation et la volonté de relancer l'activité économique dans les Kivus puissent réussir. Le rôle de la communauté internationale pourra alors être vraiment Cependant, au delà des Kivus, je pense aussi à l'énorme gâchis qu'est devenue depuis une vingtaine d'années, la RDC un pays où presque tout est à refaire, à commencer par la reconstruction de l'État dont l'absence est au cœur de tous les problèmes. Pour ce faire, quelques éléments sont cruciaux.

Je pense bien entendu aux élections, locales, législatives et présidentielles qui s'annoncent pour 2011. Les élections sont un élément de la démocratie mais il ne faut pas oublier la nécessité de continuer à soutenir les institutions et les forces politiques dans une dimension dialectique avec l'opposition, sans laquelle nous ne serions pas dans

Le deuxième élément, c'est assurément la nécessité d'approfondir la bonne gouvernance. Or, s'il est vrai que, devant l'ampleur des problèmes, la RDC ne peut pas tout faire à la fois, il est clair qu'il faut une volonté politique sans faille pour avoir une chance de réussir. Le Parlement a mentionné la question de l'impunité. C'est un bon exemple, car il s'agit d'une question de volonté politique qui sous tend par ailleurs toute la question de l'affirmation de l'état de droit. Le problème est que les choses ne peuvent pas se faire isolément. L'état de droit requiert aussi une réforme du secteur de la sécurité et des progrès réels dans la gouvernance économique. L'ampleur des défis implique des politiques sur le long terme. Toutefois, cela ne doit pas constituer une excuse pour que des actions plus immédiates ne voient pas le jour. Je pense notamment à la question des violences sexuelles et des droits de l'homme que le Parlement a mise en exergue.

Il faut maintenant l'appliquer.

Consolidation du système démocratique, bonne gouvernance, volonté politique voici les éléments clés sur lesquels nous voudrions bâtir notre partenariat d'égal à égal avec la RDC.